Jestliže se hovoří o Balkánu jako o místě největší korupce v Evropě, o místě, odkud vychází cesty distribuce drog, kde se nedaří odsoudit zločince z teroristických skupin, kteří zde mají své zázemí, a kde právní stát je absolutní fikcí, pak tento popis nejlépe vystihuje situaci v Kosovu. Zpráva se nezmiňuje ani o protiprávní existenci největší základny USA v Evropě, Bond Steel naopak se snaží najít alespoň náznaky pozitivního vývoje. Je namístě vyslovit hluboké znepokojení nad některými kroky místní administrativy, včetně praktické nevymahatelnosti práva a technických excesů, jako je narušení evropské propojené elektrizační soustavy nevhodnou činností místních autorit. S takto formulovanou zprávou nemohu rozhodně vyslovit souhlas. Komisi blokování jednání místními orgány nevadí?